Pravidelne totiž upozorňujem na to, že fixácia na HDP spôsobuje selektívnu slepotu, pretože HDP nevidí prácu vykonanú v domácnostiach, ktorá má vyčísliteľnú hodnotu. Rodiny a domácnosti sú malé továrne, píše nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Gary Becker. Čas strávený prácou v domácnosti napovedá, že služby a tovary vyprodukované domácnosťou tvoria významný podiel ekonomických výkonov národov. Je európskym trendom zvyšovať zamestnanosť žien. Jedným z argumentov je nárast HDP v krajinách ako Švédsko. Lenže ak zároveň s týmto rastom poklesne počet hodín, ktoré ženy strávia v starostlivosti o deti a domácnosť nejde o zvýšenie blahobytu. Len práca matky sa zázračne pripočíta k HDP po tom, čo táto matka zaplatí niekomu, aby sa postaral o jej deti, navaril a upratal.